Señor presidente, me gustaría felicitar en primer lugar al ponente por los esfuerzos realizados para buscar compromisos y por su actitud de diálogo permanente con el sector. Como gallego le agradezco mucho esta cercanía y disposición de diálogo. Tras varios intentos fallidos en los últimos años sobre la simplificación de los más de 30 textos legislativos que existen, ya es necesario que en esta legislatura las instituciones europeas efectuemos la revisión y consolidación de esta reglamentación. Los pescadores tienen que saber a qué atenerse en este dosier tan importante y creo que la regionalización, por ejemplo, de las decisiones sobre las dimensiones de las redes y sobre el establecimiento de objetivos de reducción de las capturas de especies por debajo de las tallas mínimas es el camino adecuado. De esta forma se pueden ajustar las decisiones a la realidad de las diferentes pesquerías ya que, a mi juicio, las propuestas iniciales de la Comisión en estas dos baterías no tenían en cuenta suficientemente la situación real de estas pesquerías y tampoco tenían el respaldo científico necesario. La solución de regionalización —repito— me parece la adecuada.